U hebt ondanks de uitbreiding van uw meerderheid toch nog met allerlei kunstgrepen uw Duitse en Franse aanduidingen op de EU topposities slechts met de hakken over de sloot door het Parlement gesleept.

Wat we zeker nu al weten is dat ze een slaaf zal zijn van uw onrealistische eurozonebeleid. Zij zegde de heropstart van het helikoptergeld van Draghi blindelings te zullen steunen, zodat u, dames en heren van deze meerderheid, dit continent verder onder schulden en vooral onder staatsschulden zult kunnen bedelven, en mevrouw Lagarde onder uw applaus dat steeds meer begint te klinken als het orkest op de Titanic.